Asasinarea guvernatorului Salman Taseer, una dintre vocile dedicate toleranței și drepturilor minorităților în Pakistan, arată un nivel dramatic al încălcării drepturilor omului. Exercitarea libertății de exprimare și de religie în Pakistan este pedepsită de lege prin închisoare sau chiar cu moartea. Salman Taseer a plătit cu viața pentru apărarea libertății religioase, pentru apărarea vieții și libertății altora. Noi trebuie să îi sprijinim pe cei care luptă curajos și cu riscul vieții lor pentru drepturile omului și democrație. Cerem autorităților din Pakistan să îi pedepsească pe criminali, pe complicii lor și să elimine legile blasfemiei.